virðulegi forseti það hefur í tvö ár verið lokið umræðu um þetta mál í samgöngunefnd en það hefur ekki náðst að koma því til atkvæðagreiðslu á alþingi líkanaprófum er öllum lokið það á eftir að ganga frá skýrslu og reikna út mælingar sem búið er að stunda bæði á svæðinu við vestmannaeyjar og í siglingamálastofnunar það skiptir miklu máli að flýta þessu vegna þess að tafir á málinu eru þegar farnir að hafa áhrif á það hvernig stóru skipafélögin endurnýja flutningaskip sín stór flutningaskip eins og þau eru núna í þróuninni geta ekki lagst að bryggju í vestmannaeyjahöfn sem er þó stærsta útflutningshöfn landsins utan reykjavíkur í stærstu verstöð landsins þetta er mikilvægt að gangi eftir það er líka mikilvægt að þessi stóra útflutningshöfn sem er næst evrópu þjóni skyldum við landið allt og það mun aukast jafnt og þétt með siglingum til landeyjahafnar og þá til að mynda minnkar þörfin á til að mynda schengen sambandinu sem ég tel að við eigum að ganga úr en það er annað mál þessi lokaúttekt sem er skrifborðsvinna þarf að ganga hratt eftir og ég vona að þessi tillaga dagi ekki uppi eina ferðina enn í meðförum umhverfis og samgöngunefndar